De verruimde toegang tot de Zuid Koreaanse markt zal de marktpositie van Europese bedrijven verbeteren.

Handel is een uitweg uit de economische crisis.

De staal en autosector maken zich niet voor niets zorgen.